Die Kommission und insbesondere Sie, Herr Kommissar Barnier, zeigen sich sehr initiativ, sehr engagiert, was soziales Unternehmertum betrifft.

Die Kommission geht von Unternehmen aus, die Profite erwirtschaften. Für ein Feld, in dem die Anbieter oder Unternehmen sich überwiegend an sozialen Zielen und an der Reinvestierung der Gewinne orientieren, ist der europäische Fonds nicht das geeignete Instrument. Für private Investoren, die langfristig in gemeinnützige Entwicklungen investieren, gibt es bereits verschiedene Möglichkeiten Entwicklungsbanken, public private partnerships um nur zwei Beispiele zu nennen.